Nous aurions préféré ne pas avoir recours à des dispositions législatives, mais au rythme où vont les choses, sur la base de la bonne volonté des acteurs économiques, nous le savons, il faudra encore 40 ans pour atteindre un semblant d'équilibre hommes femmes aux postes de responsabilité dans les grandes entreprises. Il s'agit donc ici de mesures concrètes pour favoriser la participation des femmes à la prise de décisions économiques. C'est un texte pragmatique que propose le Parlement européen. Tout d'abord, nous avons ainsi su rester raisonnables en maintenant les PME en dehors du champ d'application de la directive. Nous mettons surtout l'accent sur la mise en place de procédures de nominations et d'élections transparentes et non discriminatoires plutôt que sur le quota à atteindre lui même. Nous permettrons ainsi aux femmes de briser le plafond de verre sans pour autant leur faire subir le préjudice des femmes quotas.

Grâce à ces deux éléments clés, nous faisons avancer l'égalité hommes femmes sans pénaliser non plus les entreprises. C'est tout aussi important! Demain, nous pourrons dire que le Parlement européen a fait sa part du travail. C'est maintenant aux États membres de se retrousser les manches et de mettre en pratique les engagements pris pour l'égalité hommes femmes en Europe. J'espère que les États de tête, ayant déjà des dispositions nationales de ce type, sauront convaincre leurs voisins de faire ce pas en avant.

En ces temps de crise, qui veut bien se passer du capital humain que représentent toutes ces femmes bloquées par ce plafond de verre? Cela bénéficiera à tous les citoyens européens et à l'économie européenne.